W ostatnim czasie Bangladesz jest częstym obiektem naszych debat na temat łamania praw człowieka. To smutne, że pomimo ciągłych apeli światowej opinii publicznej i organizacji międzynarodowych tamtejsza ludność cywilna żyje w nieustannym strachu. Niekończące się demonstracje domagające się ustąpienia obecnego rządu, zamieszki na tle religijno etnicznym, ataki na członków społeczności hinduskiej, jak również ataki przeciwko dziennikarzom oraz aresztowania obrońców praw człowieka to ponura bangladeska rzeczywistość. Czy możemy wierzyć zapewnieniom miejscowych władz, że nie użyją ponownie armii, aby odnieść kolejne zwycięstwo w wyborach narodowych?